virðulegi forseti ég tala hér enn á ný fyrir frumvarpi sem ætti kannski að bera nafnið frumvarp til laga til þess að lækka flutningskostnað sérstaklega á landsbyggðinni þessu frumvarpi er samt ekki sérstaklega beint að henni en mundi gera það að verkum að flutningskostnaður þeirra fyrirtækja sem starfa úti á landi og þurfa að koma vörum sínum til höfuðborgarsvæðisins meðal annarra svæða mundu njóta mjög góðs af því frumvarp þetta fjallar um breytingu á lögum um olíugjald og kílómetragjald númer áttatíu og sjö tvö þúsund og fjögur með síðari breytingum frumvarp þetta var lagt fram á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi og aftur á hundrað þrítugasta og sjötta þingi og er nú endurflutt eins og áður sagði lagt er til að flutningsaðilar sem stunda farmflutninga í skilningi i og j liðar þriðju grein laga um fólksflutninga og farmflutninga skuli fá endurgreidd fimmtíu prósent olíugjalds vegna starfsemi sinnar einn liður laganna um fólksflutninga og farmflutninga fjallar einmitt um farmflutninga í atvinnuskyni sem eru skilgreindir svo flutningur á hvers kyns farmi gegn endurgjaldi þegar flutningsþjónusta er seld sérstaklega og flytjandi starfar við flutningsþjónustu í j lið er fjallað um farmflutninga í eigin þágu og þeir skilgreindir svo flutningur farms þegar ekki er innheimt sérstakt gjald fyrir flutninginn sem dæmi má nefna flutning iðnfyrirtækis á eigin hráefni og eða aðföngum með merktum bifreiðum svo sem flutning á gosdrykkjum og flutning með mjólkurbifreiðum einnig flutningur verktaka sem starfa við annars konar verktöku en flutningsþjónustu þótt flutningurinn sé hluti af verki svo sem verktaka við byggingar ég tel að þetta mál sé gríðarlega mikilvægt við sem búum úti á landi vitum hvað flutningskostnaður getur verið dýr þau framleiðslufyrirtæki sem eru sterk sérstaklega í norðausturkjördæmi hafa hreyft við því að jafnvel gæti það borgað sig fyrir þau að flytja starfsemi sína suður fyrir heiðar þar sem flutningskostnaðurinn er svo gríðarlega mikill þetta frumvarp er í rauninni tilraun til þess að fá alþingismenn í hvaða flokki sem er til þess að sameinast um þessa þörf og að það sé hægt að ná einhvers konar árangri í því að jafna flutningskostnað úti um allt land eins og svo margt annað er þetta frumvarp ekki gagnrýnislaust og við fyrri flutning málsins kom fram sú gagnrýni að endurgreiðsluleiðin sem lögð er til í frumvarpinu sé flókin tímafrek og kostnaðarsöm í framkvæmd ríkisskattstjóri tók meðal annars fram að einfaldara væri að undanþiggja bifreiðar tíu tonn og yfir kílómetragjaldi ef vilji stæði til þess aðrir bentu á að olíugjald sé markaður tekjustofn til vegagerðar og að hvergi komi fram hvernig bæta megi upp tekjutap sem af frumvarpinu leiddi vegagerðin taldi frumvarpið fara gegn því meginsjónarmiði að kostnaður af uppbyggingu og viðhaldi vegakerfisins skuli borinn af notandanum í ljósi framangreindra umsagna má rifja það upp að í maí tvö þúsund og átta skilaði starfshópur á vegum fjármálaráðherra um heildarstefnumótun um skattlagningu ökutækja og eldsneytis skýrslu þar sem fram kemur að gildandi lög og reglugerðir á þessu sviði skattlagningar séu uppfull af sértækum reglum afsláttum og undanþágum fyrir hina og þessa hagsmunaaðila það er akkúrat það sem verið er að gera hér þessu frumvarpi er ætlað að treysta hagsmuni landsbyggðarinnar í formi lægri flutningskostnaðar og þá viðleitni styðja meðal annarra bændasamtök íslands vegna þess að ég veit að það eru áhugamenn í öllum flokkum alþingis um að jafna þennan flutningskostnað hefði ég talið að til að mynda ráðherra samgöngumála hefði komið og skýrt sín sjónarmið hann hefur verið ötull talsmaður þess að flutningskostnaðurinn sé jafnaður ég tel að það sé tækifæri hér fyrir stjórnarliða að taka þetta mál upp og stuðla að sátt sem ég tel að ríki að þeir sem búi í hinum dreifðu byggðum landsins þurfi ekki að bera þennan háa flutningskostnað einir fram kemur í annarri málsgrein tuttugustu og þriðju grein laga um olíugjald og kílómetragjald að innheimtar tekjur af olíugjaldi kílómetragjaldi og sérstöku kílómetragjaldi renni til vegagerðarinnar að frádregnum hálft prósent sem renna í ríkissjóð til að standa straum af kostnaði við framkvæmd laganna frumvarpið gerir ráð fyrir að þessir mörkuðu tekjustofnar vegagerðarinnar skerðist en eftir sem áður er lögð rík áhersla á að stofnunin fái það tekjutap bætt með framlögum úr ríkissjóði ekki þykir sérstakt tilefni til að taka afstöðu til þess með hvaða hætti þær tekjur ættu að fást hvort heldur með skerðingu útgjalda eða hækkun skatta en ég held samt að við ættum að hefja þá umræðu og hefði vonast til að sú umræða hefði getað farið fram hér í dag og kannski ekki svo sem mikið meira að segja um þetta frumvarp ég óska eftir því að það fari eins og áður inn í efnahags og skattanefnd ef ég man það rétt ég held að það eigi frekar heima þar en inni í samgöngunefnd en ég leyfi forseta að hjálpa mér með þá ákvörðun það skiptir ekki öllu máli það sem skiptir öllu máli er að þetta frumvarp fái umræðu í nefndinni það fái umsagnir og við munum vonandi sjá að það komi hér inn á þingið í atkvæðagreiðslu